Za prvé je třeba, podle mého názoru, jasně říkat moldavským státním orgánům, že reforma volebního práva, která byla přijata, je pro nás nepřijatelná. Myslím si, že je třeba v tomto být jednoznačný, mít jasný postoj a orgány státu jasně kritizovat. Na druhou stranu bychom v žádném případě neměli omezovat finanční pomoc Moldavsku. Pokud vyklidíme prostor a stáhneme se z Moldavska, ten prostor geopoliticky obsadí Rusko. Rusko čeká na to, až naše pomoc bývalým sovětským satelitům bude omezena, bude snížena a Rusko samo tento prostor mocensky vyplní.